Der Vorschlag für die Verordnung des Europäischen Parlaments hat ja zwei Dimensionen. Die eine ist die inhaltliche.

Natürlich ist es wichtig, auch den Heringsbestand zu überwachen, und bei entsprechender Überfischung entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Es geht noch mal um die Frage, wann wir mit delegierten Rechtsakten arbeiten und wann wir ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren eröffnen. Ich unterstütze ausdrücklich die Auffassung des Berichterstatters, der da sagt, auch die Befugnisübertragung an die Kommission muss zeitlich begrenzt werden, weil es letztendlich auch darum geht, wo eigentlich die politische Kraft steckt, im Parlament oder in der Kommission. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass das Parlament nicht leichtfertig Rechte an die Kommission abgeben dürfte.